Tisztelt képviselőtársaim! A Lisszaboni Szerződést elsőként ratifikáló Magyarország európai parlamenti képviselőjeként üdvözlöm az írországi referendum eredményét, de nagyon szeretnék már túl lenni a ratifikáción, és hogy arról beszéljünk, hogyan valósítsuk meg a Lisszaboni Szerződést, amely óriási előrelépés a politikai unió, egy értékközösség irányába, hiszen nagy mértékben kitágítja a szociális jogokat, az Alapjogi Charta pedig jogilag kötelező érvényével védi, uniós normává teszi a nyelvi és a kulturális sokszínűséget. De van egy nagyon fontos újdonsága is ennek a Lisszaboni Szerződésnek. Az Unió történetében először beszél a kisebbségekhez tartozó személyek jogairól. A nemzeti és etnikai kisebbségek, a bevándorló kisebbségek az Unió lakosságának 15 százalékát képezik. Végre elindulhatunk egy uniós kisebbségvédelmi rendszer kiépítése érdekében.